Wenn wir uns die Bewegung der Preise am Energiemarkt in den letzten Wochen ansehen, sind es nicht nur die politischen Risiken vieler Länder dieser Welt, sondern auch die Finanzwirtschaft und viele weitere Einflussgrößen, die eine sichere Strategie für die Zukunft unmöglich machen.

Der effiziente Einsatz von Gas muss natürlich im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen nicht nur bei der Produktion mehr Effizienz, sondern auch beim Verbrauch.